fyrir liggur sú ákvörðun ríkisstjórnarinnar að leita eftir fyrirgreiðslu hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum

til að koma gjaldeyrisviðskiptum við umheiminn í eðlilegt horf ísland er í dag eyríki í meira en landfræðilegum skilningi öll okkar tengsl við umheiminn í formi eðlilegra gjaldeyrisviðskipta hafa rofnað og í reynd er ekki eðlileg verðmyndun á gjaldeyri rétt áðan kallaði seðlabanki íslands eftir því að viðskiptaaðilar komi með gjaldeyri sem mögulegt er inn á þann vísi að gjaldeyrismarkaði sem nú er rekinn í skjóli seðlabankans í því skyni að treysta verðmyndun með gjaldeyri með öðrum orðum þýðir þetta að seljendur vöru og þjónustu í útlöndum eðlilega hafa vantreyst möguleikum sínum á því að koma með gjaldeyri heima vegna þess að þeir hafa ekki getað reitt sig á að geta aftur fengið yfirfærslu og geta notað gjaldeyrinn á síðari stigum í útlöndum hrun bankanna leiddi líka til hruns viðskiptasambanda við erlendar bankastofnanir sem áður höfðu tryggt gjaldeyrisviðskipti og auðvitað fer ekki hjá því heldur að orðspor tjón okkar í bretlandi vegna aðgerða breskra stjórnvalda hefur haft áhrif í þessa veru en á meðan þetta ástand varir er íslenska krónan lágt skráð og á meðan þetta ástand varir erum við því að safna glóðum elds að höfði okkar því að í reynd er seðlabanki íslands nú að ganga á gjaldeyrisvaraforða dag frá degi og ekki er eðlileg verðmyndun með gjaldeyri fyrir lítið land sem er mjög háð milliríkjaviðskiptum eins og ísland er er enginn valkostur við það að hafa eðlilegt gjaldeyrisflæði og eðlilegan gjaldeyrismarkað það er óhugsandi fyrir okkur að fara aftur til þess tíma þegar hlutirnir voru nokkurn veginn eins og þeir eru í dag það er hið opinbera skammtaði gjaldeyri og meira að segja á mismunandi gengi eftir því hvaða atvinnugrein átti í hlut vegna þess að sumar atvinnugreinar voru meiri vildarvinir stjórnvalda en aðrar það er reyndar þannig að það er enginn valkostur í nútímasamfélagi við það að byggja upp öflugan gjaldeyrismarkað sem geti lagt grunn fyrir velferð heimila og fyrirtækja því fyrr sem við fáum eðlilegt verð á krónuna þeim mun betra og þeim mun hagstæðara fyrir íslenskan almenning og fyrirtæki

að sú stýrivaxtahækkun sem nú er orðin sé skaðleg heimilum og fyrirtækjum í því felst mikil einföldun af því að valkostirnir í stöðunni eru engir þeir eru einfaldlega engir og það er algerlega ljóst að ef við ekki grípum til allra þeirra aðgerða sem við getum til að koma gjaldeyrismarkaði sem allra fyrst í gang þá gerum við tvennt við eyðileggjum stöðu fyrirtækja sem skulda áttatíu prósent af skuldum eigum í erlendum gjaldeyri og eru því öll nú nokkurn veginn í raun gjaldþrota vegna þess að krónan er svo lágt skráð hitt sem gerum er að við hættum á það að viðhalda hér verðbólgu langvinnri verðbólgu fram á næsta ár sem mundi éta upp eign almennings í íbúðarhúsnæði og auka á verðtryggðar skuldir heimilanna það má ekki gleyma því að heimilin í landinu skulda einungis um tíu prósent af skuldum sínum á vöxtum sem seðlabankinn er að ákveða með stýrivöxtum níutíu prósent eru annars vegar verðtryggðir vextir sem ekki ráðast af stýrivöxtum og svo erlendar skuldir þannig að heimilin í landinu eiga allt undir því að við komum gjaldeyrismarkaðnum í eðlilegt horf sem allra allra fyrst og það eiga fyrirtækin líka þetta er verkefnið sem við stöndum frammi fyrir og undan því verður ekki vikist en þetta verður ekki auðvelt þetta verður alls ekki auðvelt og það er veruleg óvissa um hversu vel til tekst við skulum ekki gleyma því að íslenska krónan hefur aldrei flotið á markaði nema síðustu sjö ár og þegar ákveðið var að láta krónuna fljóta á markaði og opna hindrunarlaus viðskipti með gjaldmiðilinn þá var lögð mikil áhersla á það að byggja trúverðuga peningamálastefnu að bestu manna yfirsýn

og treysta sjálfstæði seðlabankans sem átti að auka tiltrú á krónuna á markaði þetta hefur verið nauðsynleg forsenda gjaldeyrisviðskipta í öðrum opnum hagkerfum núna blasir við okkur það tröllaukna verkefni eftir að íslenska krónan hefur hrunið og eftir að traustið á íslensku efnahagslífi hefur hrunið þá blasir við okkur það tröllaukna verkefni

gjaldeyrismarkaði á ný án þess að það sé ljóst eftir hvaða leiðarstjörnum verði stýrt vegna þess að verðbólgumarkmið seðlabankans hefur verið aftengt og vi ær aðstæður þegar orðspor landsins hefur beðið mikinn hnekki og þar af leiðandi ólíklegt að margir erlendir aðilar vilji halda á krónum um þessar mundir og í þriðja lagi þegar orðspor seðlabankans hefur fallið nokkurn veginn dag frá degi og sérstaklega nú upp á síðkastið og verður ekki betur séð af yfirlýsingu dagsins í dag en þar séu menn uppteknari við að standa í stríði við hæstvirtan menntamálaráðherra heldur en sinna efnahagsstjórninni í landinu þetta eru auðvitað hrikalega erfiðar aðstæður til að setja gjaldmiðil á flot sérstaklega ef haft er í huga að um er að ræða minnsta fljótandi gjaldmiðil í heiminum ég held að það sé óhætt að fullyrða að aldrei nokkurn tíma hafi gjaldmiðill verið látinn fljóta á gjaldeyrismarkaði við erfðari aðstæður en þessar þannig að við skulum algerlega búa okkur undir að þetta verði erfið sigling vonandi verður það tímabundin aðstaða en það getur orðið erfið sigling og það getur orðið erfitt að byggja tiltrúna aftur ég er bjargfastlega þeirrar skoðunar að það sem geti orðið best til að auka traustið á íslenskum krónum auka viðskipti með hana og auka stöðugleikahennar jafnt til sanns tíma og lengri tíma sé yfirlýsing um aðildarumsókn að evrópusambandinu vegna þess að þá verður íslenska krónan verðmæt í augum þeirra á markaði sem vilja veðja á aðild að evrópusambandinu og því að þessi gjaldmiðill breytist í evru með öðrum orðum að kaupendahópurinn stækkar og ég held satt að segja að yfirlýsing um evrópusambandsaðild og ákvörðun um að taka upp evru yrði það besta akkeri sem við gætum mögulega sett í krónuna við þessar aðstæður til að reyna að tryggja stöðugleikann á ný það er sannarlega dapurlegt að okkar eina leið í þessum erfiðu aðstæðum sé að halda áfram markaðsviðskiptum með krónuna sem hingað til hefur verið gríðarlega óstöðug og sá óstöðugleiki hefur valdið heimilum og fyrirtækjum miklu tjóni og það er alvarlegt er við síðan sjáum fram á að horfur eru á að óstöðugleikinn verði enn meiri á næstunni virðulegi forseti þetta eru erfiðir tímar og þetta verða erfiðir tímar og við eigum margar erfiðar brekkur fram undan það skiptir öllu máli að við nálgumst verkefnin af einurð og undan því verkefni sem við stöndum nú frammi fyrir verður ekki vikist og hvaða skoðanir menn hafa á stjórn efnahagsmála að öðru leyti þá er það forgangsatriði í svona opna hagkerfi sérstaklega þar sem almenningur skuldar svo mikið sem raun ber vitni hér á landi í rauntryggðum skuldum að fá sem fyrst verð á krónuna frysta gengi hennar þannig að við drögum úr verðbólguhættu því ef við viðhöldum núverandi ástandi óstöðugleika á gjaldeyrismarkaði með hættu á vöruskorti þá bjóðum við heim hættunni á óðaverðbólgu á næstu mánuðum og þá er ekki að spyrja að leikslokum íslenska efnahagslíf er sérstakt að því er varðar hið háa hlutfall verðtryggðra skulda en það leggur líka gríðarlegar byrðar á herðar okkar að taka réttar ákvarðanir núna og beita ölum tiltækum meðulum þar með talið stýrivaxtahækkun til að reyna að tryggja að